Trebuie să vedem cum conectăm toată Europa. S a spus aici sunt țări care nu au autostrăzi, sunt țări care au jumătate sau trei sferturi din rețeaua de cale ferată dezafectată. Ce program avem noi? Cât primește finanțare sectorul transporturilor în noul cadru financiar, pentru că nu o să putem altfel, împreună cu statele membre? Și mai este un lucru. Foarte multe lucruri se blochează la Consiliu. Șefii de stat și de guvern trebuie să înțeleagă că degeaba muncim noi aici, în Parlament, venim cu proiecte, venim cu propuneri, veniți dumneavoastră, Comisia, cu propuneri, și totul se blochează.